Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, cred că măcar cei de aici care am rămas, nu colegii care au plecat suntem de acord că semnarea Convenției de la Istanbul a fost un prim pas. Ratificarea în alte state, de o parte dintre statele membre, a fost al doilea pas. Dar este foarte important dacă ținem cont de ce scrie în această Convenție de la Istanbul. Trebuie să facem prevenție și mă miră că un coleg de aici spune că depinde de țară. Violența nu depinde de naționalitate, nu depinde de nimic. Violența este violență și trebuie să o combatem cu toate măsurile prevenția prin educație, pedepsele trebuie să fie o pedeapsă aspră pentru cei care îndrăznesc să mai violeze femei, tinere, copile, pentru cazurile de căsătorii forțate. Avem foarte multe forme hidoase ale violenței și cred foarte tare că trebuie să fim uniți în acest demers și mă bucur că ieri, înainte de a aniversa semnarea Convenției, am avut un raport din proprie inițiativă pe educație. Cred că trebuie să corelăm educația și să cuprindem în educație și combaterea violenței.